Les objectifs décidés en 2010 ne seront pas réalisés.

Pour être crédible, l'Union européenne doit prendre des mesures fortes et entraîner l'ensemble de la communauté internationale. Je vous en propose deux. D'abord sur les pesticides selon les scientifiques, l'agriculture intensive est l'une des causes majeures de perte de la biodiversité. Les pesticides à large spectre, comme le glyphosate, sont en particulier pointés du doigt. Notre Parlement doit maintenant décider de leur interdiction avec un calendrier précis permettant de déployer les alternatives. Ensuite, à propos des organismes génétiquement modifiés utilisés pour préserver les cultures des pesticides nous avons interdit en 2001 les techniques qui existaient alors, mais les grands industriels cherchent à contourner notre réglementation en introduisant de nouveaux OGM, qui font pourtant courir un même danger sur notre environnement. Il est temps que notre Parlement leur barre la route en prononçant leur interdiction.